Señora presidenta, comisario Hogan, el acuerdo de libre comercio con Vietnam supone una señal importante, tanto fuera como dentro de Europa.

demuestra que, a pesar de los intentos de los populistas por levantar barreras arancelarias y volver al proteccionismo, Europa sigue siendo la mayor defensora del libre comercio. Y es importante también dentro de Europa es importante para las miles de empresas que ven en la desaparición del 65 de los aranceles una gran oportunidad de negocio, un nuevo mercado que se abre cuando otros se cierran. Para España esto será esencialmente beneficioso para sectores como el cárnico, cada vez más presente en Asia, así como para el sector del aceite de oliva, del vino y de las bebidas espirituosas, que ven reconocidas muchas de sus indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Para aquellos que no resulten beneficiados estaremos vigilantes para garantizar que este acuerdo no se firme a costa de nadie y que todos los españoles y los europeos salgamos ganando con él. Por ello, pido el apoyo para este acuerdo.